W ostatnią niedzielę na Litwie odbyły się wybory lokalne. Duży sukces osiągnęła formacja reprezentująca polską mniejszość narodową, i to pomimo tego, że Polacy na Litwie są poddawani od lat regularnej dyskryminacji.